Drage poslanke, poslanci! Mislim, da današnja razprava lahko na zelo na nazoren način oriše neke razmere v tem državnem zboru. Nekaj jih bom opisal naprej. Glede stare politike sedanje koalicije, potem kadar je sploh koalicija, pa o demagogiji in socialni politiki. To so teme, ki jih, želim nekoliko obdelati. Če me spomin ne vara, je predsednik vlade v svojih predvolilnih nastopih večkrat poudaril, da želi prinesti v ta politični prostor novo politiko, nov način delovanja, ki bo temeljil na tem, da politika med seboj sodeluje, da išče konsenzualne rešitve in da si prizadeva, da določene stvari skupaj premakne naprej. To so bile besede pred volitvami. Glede popravka našega Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki bi recimo vsem otrokom ob rojstvu dal petsto evrov kot, pomoč ob rojstvu pa dodatek povečal za veliko družino s tremi otroki na štiristo petdeset evrov pa z več kot štirimi in več na šeststo petdeset evrov, ne. Glede tega popravka zakona je vlada v mnenju zapisala, preberite si zadnji odstavek, kjer piše: "Zaradi navedenega vlada predloga v tem trenutku ne podpira, vejica, čeprav predlaganih rešitev ne ocenjuje kot slabe." Čeprav predlaganih rešitev ne ocenjuje kot slabe. Vlada, hvala lepa. Zdaj, kje se ta stara politika kaže? Stara politika se kaže v tem, da se je ta koalicija zastavila cilj, da ničesar, kar prihaja s strani v opozicije, ne sprejme in ne potrdi in to kljub temu, da njena vlada napiše, da rešitve niso slabe. Ničesar. Zato jaz ves čas in vztrajno trdim, da se je ta vladna koalicija poslužila neke stare politike, za katero sem jaz upal, da je preživeta. Celo v preteklosti je bilo nekoliko boljše, če se boste spomnili mandata dva štiri-dva osem, takrat je bilo neko partnerstvo za razvoj, kjer so se zakonski predlogi celo usklajevali z opozicijo, se je opozicijo z namerami vlade seznanjalo. Celo več, celo kakšen opozicijski zakon je bil sprejet. In se mi zdi to zelo dober princip in dober način delovanja politike, ker predstavljate si, da ta vaša blokovska delitev in ta vaš način blokovskega delovanja k čemu prispeva? Še večji razdelitvi te politike in še večji razdelitvi Slovenije. Zakaj? Zato ker opozicija se trudi, pripravlja predloge, dela, koalicija pa ni niti toliko, da bi se usedla za isto mizo in ustvarila neki dialog z nami. Mi nismo nikoli trdili, da so vse naše rešitve popolne, idealne in edine sprejemljive. Želimo pa v tem parlamentu odpirati razprave, ki se nam zdijo ključne za razvoj te družbe in o stvareh, ki so ključne za razvoj družbe in za katere celo vlada ocenjuje, da niso slabe, bi moral ta parlament in ti poslanci premoči oziroma imeti toliko moči, da bi sedli za skupno mizo in se o teh stvareh pogovarjali. V Novi Sloveniji smo to poskušali, celo na pri nekih zakonih je koalicija sedala za skupno mizo, ampak je prišla vnaprej prepričana, da to ni dobro. Hvala lepa za tako dialog. Zame je edino dialog, da vi poveste, s čim se strinjate, s čim se ne strinjate in kaj lahko naredimo in česa ne moremo narediti. In šele s takim načinom bi se napetosti v tej družbi zmanjševale. Jaz vem, da to zahteva od vas več dela, tuč več potrpežljivosti, ampak če bi tudi kdaj prisluhnili opoziciji, sprejeli kakšen znaš predlog, bi nam najverjetneje tudi morda kdaj vzel vetra iz jader, da bi kakšno stvar v tej družbi ublažil in bi na koncu lahko prišli do skupne rešitve. Ampak ne, vi pravite: "Stara politika, kar ni naše, je treba zavrniti." Potem se človek vpraša, kako lahko ta parlament sploh funkcionira, če pa naj bi imel manjšinsko vlado in zdaj pridem jaz do moje druge točke - kdo je koalicija? Pravimo, da ... a ji pravijo nekateri, da imamo manjšinsko vlado, ki nima šestinštirideset glasov. Od samega začetka je jasno, da imamo koalicijo in to šestih strank, sicer eni ... jim to ne diši, da bi bili koalicija, pa se delajo, kot da niso koalicija, ampak poglejte, poglejte primere vsak dan v parlamentu na potem decembrski seji, na novembrski seji, na katerikoli seji - koalicija šestih strank deluje ubrano, z načelom stare politike: kar ni naše, zavračamo. Pa dobro, kot je predsednik vlade rekel, ne želi vnašati nemira v to koalicijo. Verjamem, da je, da je usklajevanje pet različnih strank zahtevno in da bi najverjetneje bil cel pretres, če bi kakšen opozicijski predlog bil podprt - po tej plati ga še razumem, ne. Absolutno pa ne razumem Levice, to pa ne razumem. Oni pravijo, ne, da naj bi se borili za šibke, za socialo, za tiste ljudi, ki potrebujejo neko državno pomoč. Jaz upam, da to ljudje dan za dnem gledajo, ker dan za dnem prihajajo zakoni, ki jim nasprotujejo, kljub temu da ljudem dajejo, da so naklonjenost, naklonjeni socialno čutečim, dan za dnem tem zakonom nasprotujejo. Veste zakaj? Samo zato, ker jih je predlagala opozicija in ker so usklajeni s koalicijo, da tega ne smejo početi. Toliko o tem, da naj bo vsem jasno, da koalicijo imamo in da je Levica skrajno nekonsistentna, kar se njenega programa tiče. Ker ni oni, ne oni potem tolmačijo in povedal slovenski javnosti, o čem imajo problem, da je pomoč ob rojstvu otroka petsto evrov. Danes je nekih dvesto sedemdeset evrov, nekaj takšnega, nekoliko manj kot tristo evrov. Torej zelo jasno preprosto vprašanje draga poslanska skupina Levice: "Zakaj vi nasprotujete, da bi slovenski otroci, ko se rodijo, dobili dvesto evrov večjo pomoč ob rojstvu otroka, kot jo dobijo danes?" Zakaj? Jaz to vidim, da je to absolutno nekonsistentno in v nasprotju z vašim programom, ampak prav je, da ljudje vedo, da vi eno govorite, drugo pa počnete in če kaj, potem jaz to čutim svojo dolžnost, da je treba javnost razsvetljevati, da je treba javnosti pošteno povedati, da je neka poslanska skupina, ki absolutno govori eno, dela pa drugo. In potem pridem še do zadnje moje točke, ne - demagogija in sociala. Bežite, no. Ko karkoli pride z desnega, ki je naklonjeno tistim, ki so šibki, ki so pomoči potrebni - to je vedno demagogija, s strani koalicije je to vedno obtožba demagogije. Je v nasprotju s fiskalnim pravilom, kje bomo vzeli denar in podobne stvari, vedno. Ampak, ko pa podobne stvari prihajajo s koalicijske stvari, strani, je pa to super politika, pomagamo revnim, delamo dobre stvari. Takrat jih ne zanima, a je to v skladu s socialnim, s fiskalnim pravilom, a v proračunu je denar ali ga ni, takrat jih to ne zanima, ker to delajo oni in ker delajo oni, je to v redu. Ko prihajajo razumni predlogi s strani opozicije, takrat je vse narobe in dragi moji, če bomo cel mandat nadaljevali v tem duhu, potem bo ta družba čas štiri leta mnogo bolj razdeljena kot je danes. Si to želite?